I w wyniku zamachu świętej pamięci generała Augusta Pinocheta ten kraj w ciągu dwóch lat stał się najbogatszym krajem Ameryki Łacińskiej, mimo że nie miał ropy naftowej. Tak że głosowałem przeciwko temu punktowi, który mówi, że należy wykluczyć przewrót wojskowy.